Kdyby to bylo jen na mně, já bych tam chtěla mít jenom občany, chtěla bych tam mít mladé lidi. Já je slyším, když cestuju po regionech, po České republice. Oni se chtějí zapojit, jenom jsme jim neukázali tu cestu. Takže pojďme si s nimi sednout my politici, instituce, Evropská komise, zástupci národních parlamentů a pojďme je poslouchat.